virðulegi forseti í þessu máli sem hér er til umræðu er vísað í lýsingardóminn svokallaða númer fjögur hundruð sjötíu og eitt tvö þúsund og tíu í honum kom fram að í því tiltekna máli sem fjallaði um vanskil og riftun á samningi þá ætti að miða við

samanber þriðju grein laga númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt í kjölfarið á þeim dómi ákvað ríkisstjórnin að bregðast við með lagasetningu númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu það er rangt að halda því fram að með þessari lagasetningu hafi verið um réttarbætur að ræða til almennings eins og hefur verið haldið fram ítrekað í dag það er einfaldlega rangt af hverju skyldi það vera rangt jú vegna þess að í því tilviki sem samningarnir náðu aftur fyrir gildistöku laganna sem áttu við langflesta samninguna voru þessir vextir seðlabankans óhagstæðir lántakendum það er þess vegna sem bankarnir stíga fram í dag og segja að þeir þurfi að endurreikna og skila fjármunum aftur til þeirra sem tóku gengistryggðu lánin það er líka rangt að halda því fram að segja að þetta sé högg fyrir fjármálakerfið fjármálakerfið hafði hins vegar gert það að taka til sín fjármuni sem það átti ekki lögum samkvæmt skilið að fá það sem við erum að ræða í dag snýst um afturvirkni laga sem voru sett á alþingi hæstiréttur segir að ekki sé hægt að setja slík lög með jafn íþyngjandi hætti og var í þessu máli sem hér um ræðir á því ber enginn annar ábyrgð heldur en ríkisstjórn íslands og ég verð að segja fyrir mitt leyti að það er afar sorglegt að horfa á fyrrverandi og núverandi ráðherra koma upp og halda því fram að þessi lagasetning hafi verið skuldurum og íslendingum til hagsbóta það er einfaldlega rangt og ég vona að hæstvirtur ráðherra steingrímur j sigfússon leiðrétti það í sinni ræðu á eftir